Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, alors que nous allons nous exprimer cette semaine sur les décharges d'agences européennes incriminées pour leur gestion, alors que nos institutions sont jugées trop perméables aux lobbies et qu'il semble que les mesures de transparence prises jusque là n'ont pas réussi à surmonter ces problèmes, alors que nous voulons, justement, des institutions exemplaires et certifiées sans conflits d'intérêts, alors que la réputation de la Commission est encore une fois malmenée, je me fais le porte parole du groupe des Verts ALE mais aussi de nombreux autres eurodéputés de tous bords politiques afin de vous interpeller sur la démission de John Dalli et la révision de la directive sur les produits du tabac prévue depuis bien longtemps. Cette affaire à rebondissements est intrigante et me laisse très perplexe. Il y a quelque chose de louche derrière cette histoire présumée de corruption et nous avons le droit d'en connaître les détails. Bien évidemment, les commissaires ne doivent pas être au dessus des lois. Ils doivent rendre des comptes comme n'importe quel citoyen. Mais les commissaires ne doivent pas, non plus, être placés en dessous des lois et j'ai l'impression que l'on prive John Dalli de droits élémentaires et, notamment, de celui d'être présumé innocent alors qu'aucune preuve concrète et directe de sa culpabilité n'a été apportée. Plusieurs questions se posent, dès lors, et j'aimerais que la Commission puisse nous éclairer dans cette affaire.

Ne peut on pas suspecter cette affaire d'être une manœuvre pour faire capoter la directive sur les produits du tabac?

Barroso nous assurant que la directive sur les produits du tabac ne serait pas repoussée. Nous souhaiterions cependant en savoir plus sur son calendrier qui a déjà pris plus d'un an de retard. La directive est prête et je demande à la Commission de tout faire pour la mise en œuvre de cette directive très attendue. Allons nous devoir attendre l'entrée en fonction de Tonio Borg? Nous estimons qu'il y a une telle urgence d'un point de vue sanitaire qu'il faut absolument mettre cette directive sur les rails dans la mesure où, si on ne le fait pas maintenant, ce sera pour la prochaine législature.